Ich bin da sehr auf der Seite von Herrn Seeber, der sagt, wir müssten uns eigentlich grundsätzlicher Gedanken über die Frage machen, welche Klimapolitik wir in der EU betreiben.